Elnök Úr! 2015 decemberében ez a Parlament úgy ünnepelte a párizsi találkozó eredményeit, hogy új időszámítás kezdődött a klímavédelem területén. Miért? Mert állítólag jogilag számon kérhető elkötelezettségek születtek. Én a Bizottsághoz fordultam. Megkérdeztem, hogy hogyan lehet majd számon kérni Obama elnök vállalását az USA vezetésén a jövőben? Cañete úr teljes mértékben megnyugtatott, hogy kötelezően végre kell hajtani az USA nak ezt. Új időszámítás kezdődött amikor Trump elnök kivonta a világ második legnagyobb szennyezőjét a Párizsi Megállapodás alól. Természetesen az Európai Unió teljesítse a kötelezettségét, járjon élen, de az teljesen abszurd, amit Juncker elnök mond, hogy az Európai Unió fog majd az USA helyére lépni, és helyette vállalásokat tenni, miközben csak tíz százalék kibocsátásért vagyunk felelősek.